Vor wenigen Tagen hat eine der größten deutschen Tageszeitungen auf der ersten Seite ein Bild mit einer Semmel und rundherum Stacheldraht gezeigt.

Deswegen ist es gut, dass wir darüber reden, denn die Ursache die steigende Nachfrage wird weiterbestehen und damit werden auch die Preise weiter steigen.

Wir müssen uns überlegen, wie man Lebensmittel herstellen und Verfügbarkeit schaffen kann.

Wir müssen auf den Flächen, die wir haben, auch produzieren.